Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues, je salue aussi, bien sûr, Messieurs les rapporteurs.

les investissements pour l'emploi et la croissance durable en Europe, et ce dès janvier

Il s'agit bien ici d'un partenariat clé entre la Commission européenne, la Banque européenne d'investissement et les banques d'investissement nationales et locales pour propulser les projets environnementaux et sociaux choisis, en phase avec nos engagements pour le respect des accords de Paris et des objectifs de développement durable des Nations unies.

L'art et la culture, vous le savez, ne pouvaient plus rester hors des grands débats.

Une Europe qui a une histoire, une Europe des histoires, une Europe de la culture.

L'Europe aujourd'hui doit se construire aussi de manière progressiste et c'est une Europe qui doit s'adresser à nos concitoyens.